Az Európai Parlamentben működő STOA panel ebben az évben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást választotta az évi közgyűlése témájául kezdeményezésemre.

század Európájának tényleg ez az egyik legnagyobb kihívása mi lesz a természeti erőforrásokkal, köztük a nyersanyaggal. A Bütikofer jelentés a lényeget érinti, hogy nagyon is koncentrálnunk kell a hulladék újrahasznosítására.

De szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne legyen illúziónk, ami a hulladék újrahasznosítását illeti. Amikor Magyarországon a vörösiszap ömlés történt, ez a tragédia. Ezt követően a tudósok összejöttek, hogyan lehetne a vörösiszap tárolókat hulladékként újrahasznosítani. Hiába vannak jó technológiák, mégis olyan drága az újrahasznosítás, hogy nem akadt olyan üzleti vállalkozó, aki az újrahasznosítást vállalta volna.